hæstvirtur forseti ég bið hæstvirtan forseta og þingmenn afsökunar á því að ég lét bíða eftir mér ég var að afla gagna í öðru húsi og þurfti að fara á milli og hratt yfir og er því svolítið móður við fjöllum hér um frumvarp ríkisstjórnarinnar um ráðstafanir í ríkisfjármálum svokallaðan bandorm það fyrsta sem við í fyrstu minni hluta efnahags og skattanefndar viljum leggja áherslu á og þar vísa ég til álitsgerðar sem við stöndum að háttvirtur þingmaður katrín jakobsdóttir og háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson sem er áheyrnarfulltrúi á fundum efnahags og skattanefndar er og samþykkur þá er það fyrsta sem við leggjum áherslu á hve mikil óvissa ríkir um alla þætti þessa máls

orðum í reynd við þekkjum það öll ríkissjóður er háður því hvernig efnahagslífinu í heild sinni reiðir af háður því hverjar skuldir þjóðarbúsins koma til með að verða hver vaxtakjör erlendra skuldbindinga koma til með að verða og jafnframt hvernig heimilum og fyrirtækjum reiðir af ekki síst þeim sem búa við mikla skuldabyrði við höfum bent á og talað fyrir því í ljósi þeirrar miklu óvissu sem nú er uppi hve fráleitt það að ganga frá fjárlögum fyrir komandi ár á jafnhæpnum forsendum og hér er um að ræða við teljum ráðlegra að komast að niðurstöðu til bráðabirgða en fullnusta verkið síðan á fyrstu mánuðum komandi árs og hafa fjárlögin síðan til stöðugrar endurskoðunar þetta held ég reyndar að verði reyndin að þær niðurstöður sem nú liggja fyrir samkvæmt tillögum ríkisstjórnarinnar muni hreinlega ekki ganga upp við erum sem áður segir fyrst og fremst hér að fjalla um tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins og í okkar álitsgerð vísum í bréf sem þingmönnum barst í gær frá prófessor í hagfræði við háskóla íslands þórólfi matthíassyni sem segir meðal annars með leyfi forseta þrátt fyrir að starfsfólk fjármálaráðuneytis hafi lagt fram mikið vinnuframlag við að breyta frumvarpinu verður ekki hjá því komist að fum og fálm séu fyrstu orðin sem koma í hugann þegar breytingartillögunum er flett þetta eru nokkurn veginn í hnotskurn vinnubrögðin sem hér hafa verið viðhöfð við minnumst þess þegar fjárlagafrumvarpið kom fram í byrjun októbermánaðar og fyrirsjáanlegt hvað mundi gerast hér í efnahagslífinu að við lögðum til þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs að umræðu um fjárlagafrumvarpið yrði skotið á frest það yrði hreinlega dregið til baka en það var ekki nokkur vegur að menn vildu hafa þann hátt á og ég hef minnt á það við fyrri umræðu að hæstvirtur fjármálaráðherra flutti meira að segja sömu ræðu og hann hafði ætlað að flytja ja sömu ræðu og greinilega hafði verið skrifuð nokkrum vikum áður því að hann tíundaði hve allt væri hér í himnalagi og við stefndum inn í mjög bjarta tíma við þekkjum síðan hver reyndin hefur orðið

á tekjugrein fjárlagafrumvarpsins sem nefndinni barst í fyrradag það er ekki fyrr en í fyrradag að við fáum sundurgreinda skýrslu frá

þar kemur fram meðal annars tala sem mér hefur orðið umhugsunarefni í niðurlagi skýrslunnar þar er vísað í kaupmátt ráðstöfunartekna að hann komi til með að dragast saman um tólf komma sex prósent það var tekið fram af hálfu sérfræðinga

þannig að hún er hærri þegar upp er staðið það sem mér er umhugsunarefni er hitt með það í huga að þetta er meðaltal hverjir eru það sem koma til með að bera þungann af efnahagsráðstöfunum ríkisstjórnarinnar það kemur meðal annars fram í þessum bandormi þeir sem koma til með að bera þungann af efnahagsráðstöfunum ríkisstjórnarinnar eru meðal annars þeir sem hafa viðurværi sitt af tekjum sem þeir fá frá tryggingastofnun ríkisins út úr almannatryggingakerfinu

að varnir voru reistar fyrir hönd lífeyrisþega og öryrkja í landinu með því móti að annað skyldi gilda neysluvísitalan eða lánskjaravísitalan sú vísitalan sem hærri væri nú reyndi á það í fyrsta skipti að þessar varnir héldu hvað gerir ríkisstjórnin þá hvað gerir jafnaðarmannaflokkur íslands þá hann nemur þessar varnir brott í fyrsta skipti sem á þetta reynir öryrkjar og aldraðir höfðu barist fyrir því árum saman að njóta sömu kjara og launafólk og sérstaklega með tilvísan til láglaunafólks að það fylgdi sömu launaþróun og láglaunafólk hefði gert árum saman höfðu aldraðir og öryrkjar barist fyrir þessu þetta gekk aldrei eftir en það fékkst í gegn að breyting var gerð á almannatryggingalögunum í þá veru sem ég var að lýsa að ef svo færi að kaupmáttur rýrnaði í landinu að kaupmáttur launafólks rýrnaði yrðu þessar hópar alla vega varðir öryrkjarnir og aldraðir yrðu varðir þetta voru þær varnir sem ég var að vísa í það eru þær sem núna með þessum lögum er verið að nema brott ekki hjá öllum og við tökum það fram í greinargerð fyrsti minni hluta að lægstu öryrkjarnir og þeir sem eru með minnstu tekjurnar inni í almannatryggingakerfinu um fjórðungur þeirra sem þar fá

varðir neðsti hlutinn er varinn en þrír fjórðu eru það ekki vegna þess að ríkisstjórnin er með þeim lögum á í frumvarpi sem við erum með hér til umræðu að nema varnir þeirra brott þetta er ekki hátekjufólkið á íslandi þetta er fyrsta atriðið sem ég vil nefna

en meðaltalið segir til um hverjir skyldu það vera það eru þeir sem þurfa að sækja heilbrigðisþjónustu möo þeir sem eru veikir eða sjúkir eiga við sjúkdóm að stríða breyting ýmissa laga eiga við sjúkdóm að stríða samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir því að afla ríkinu tekna með því að seilast ofan í vasa þessa fólks um á annan milljarð króna meðal annars með komugjöldum með því að rukka við innganginn á landspítala íslands og fjórðungssjúkrahúsinu á akureyri og öðrum sjúkrastofnunum landsins að rukka um aðgangseyri þeir sem eru veikir á að rukka þetta þýðir að sjálfsögðu rýrnun á kaupmætti vegna þess að kaupmátturinn ræðst af tvennu því sem kemur í vasann og því sem út úr vasanum fer af kaupi eða tekjum sem fólk fær frá almannatryggingum og síðan útgjöldunum og það í landinu það eru möo aldraðir það eru öryrkjar og það eru sjúkir eru fleiri hópar sem ríkisstjórnin beinir sérstaklega spjótum sínum að já hverjir eru það það eru tveir hópar þrír hópar sem eru ótaldir sérstaklega það er í fyrsta lagi barnafólkið það er verið að skerða barnabætur samkvæmt þessu frumvarpi vegna þess að uppfærsla barnabóta er í samræmi við forsendur fjárlaga eins og það lá fyrir í haust fimm komma sjö prósent en verðbólgan eins og vi þekkjum eru miklu miklu meiri hvað þýðir þetta þetta þýðir ekkert annað en börnum barnabóta muni þið hverjir töluðu mest um þá glæpi sem voru framdir þegar barnabætur voru rýrðar var það ekki samfylkingin hét flokkurinn ekki samfylking mig minnir það það er þangað sem farið er núna um fjáröflun ofan í vasann hjá barnafólki er látið þar við sitja nei það eru þeir sem eru að kaupa húsnæði það er líka farið í vasann á því fólki hvernig það er gert á tvennan hátt það er gert annars vegar með því að keyra vexti upp fyrsta ráðstöfun ríkisstjórnarinnar núna á dögunum var að hækka vexti að hækka stýrivexti um fimmtíu prósent sem hefur síðan keðjuverkandi áhrif inn í vaxtakerfið það er ekki séð fyrir endann á því hver niðurstaðan verður um framvinduna í þeim efnum en þetta var fyrsta verkið sem þau gripu til það er bara staðreynd við þekkjum hvaða afleiðingar slíkt hefur í för með sér fyrir skuldug heimili og fyrir fyrirtæki sem berjast í bökkum þarna er því einn hópur til viðbótar ég sagði að það væri á tvennan hátt sem vegið væri að því fólki sem er að afla húsnæðis það er annars vegar með vaxtabyrðunum vegna þess að allar þær ráðstafanir sem ráðist hefur verið í ganga út á það að fresta vandanum að skjóta honum á frest ég er ekki andvígur því að grípa meðal annars til slíkra ráðstafana ég er ekki andvígur því en það leysir ekki vandann það leysir ekki þann vanda sem okurvextir mjög háir vextir og miklar skuldaklyfjar fela í sér það gerir það ekki svo er hinn þátturinn sem ég vildi nefna og hver skyldi hann

það á hið sama við um þær og um barnabætur að þær fylgja forsendum fjárlaga frá því í haust fimm komma sjö prósent en ekki verðlagsþróun hvað þýðir það það þýðir að ríkisstjórnin lætur bera þessar byrðar ég sagði að það væru fleiri hópar jú það eru bændur hvernig stendur á því að bændur eru valdir sérstaklega sem stétt til þess að rýra kjörin hjá hátekjuhópur er spurt sá sem spyr veit og er sammála mér um það að bændur eru engin hátekjustétt því miður það er verið að skerða kjör þeirra og það sem alvarlegra er nei ég ætla ekki að segja að það sé alvarlegra það er alvarlegt að það sé verið að skerða kjör þeirra en það er einnig alvarlegt að það er verið að brjóta samninga á bændum kjörin búvörusamningurinn byggir á samkomulagi á samningum

og bændastéttarinnar þetta er staðreynd sem ber að hafa í huga ég er núna búinn að telja upp þá hópa sem ríkisstjórnin beinir sérstaklega spjótum sínum að til að bera

það eru þeir sem eiga við sjúkdóma og vanheilsu og stríða

fæðingarorlofið þar sem hátekjumenn eru skertir það er verið að færa þakið þar niður og það er alveg rétt hjá honum að þar er það fært eða dregið úr greiðslum til hátekjufólks sjálfum finnst mér það ekki vera versta ráðstöfunin sem er að finna í þessum bandormi ég hefði þó ráðlagt ríkisstjórninni og við gerum það í vinstri hreyfingunni grænu framboði að forgangsraða á allt allt allt annan veg í fyrsta lagi á ekki að einblína á hallann á ríkissjóði þegar vandi íslensks samfélags er skoðaður það á að skoða efnahagskerfið og þjóðfélagið í heild sinni þar kemur hallinn fram þá spyrjum við um þær skuldbindingar sem verið er að hlaða á þjóðina hvað er það sem ríkisstjórnin er að skrifa undir hvað er það sem hún er að véla um með í bakherbergjum með fulltrúum alþjóðagjaldeyrissjóðsins það er hið alvarlega í málinu við höfum aldrei fengið umræðu um það á þingi hvernig fjármunum var ráðstafað til peningamarkaðssjóðanna eða til bankanna voru það ekki tæpir fjögur hundruð milljarðar voru það ekki tvö hundruð milljarðar sem fóru i peningamarkaðssjóði ég er ekkert að fordæma endilega allar þær greiðslur en ég er að segja umræða um það fór aldrei fram í þinginu um það hefur hvílt leyndarhjúpur yfir því það er alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni þetta er hið alvarlega í stöðunni þegar við höfum í huga að

af lánum sem verið er að skrifa upp á í útlöndum er á annað hundrað milljarða á næsta ári bara á næsta ári á meðan menn eru að reyna að sarga kjörin af öryrkjum öldruðum barnafólki húsnæðiskaupendum og bændum eru menn með bundið fyrir augun bara með vindla og kaffi í postulíni að skrifa undir skuldbindingar hér upp á mörg hundruð milljarða án þess að ræða það hér í þinginu við erum að fjalla hér í rauninni í því samhengi um smáaura en það eru engir smáaurar fyrir fólkið sem kemur til með að missa vinnu sína eða fær skerta þjónustu á sjúkrahúsunum eða fangelsisyfirvöld sem þurfa að setja marga fanga saman í klefa enn meira en nú er yfirstjórn fangelsismálanna hefur lýst því yfir fangelsismálastjóri páll winkel hefur lýst því yfir opinberlega að samkvæmt núverandi fjárveitingum sé ekki hægt að reka fangelsiskerfið hvað þá þegar búið verður að skerða það um fimmtíu og fimm milljónir hafa menn hugsað til enda hvað hér er að gerast menn tala um það af bara nánast léttúð hér komu stjórnarliðar áðan alveg bláir í framan af bræði og reiði yfir ranglæti heimsins hvað skyldi það vera að var það sem fékk menn til að koma hér í pontu svoleiðis uppfulla af réttlætiskennd meðal annars háttvirtur þingmaður pétur h blöndal

hans sem komu hér upp stútfullir af réttlætiskennd til að ræða eigin lífeyriskjör það var stóra farið háttvirtur þingmaður ragnheiður ríkharðsdóttir var að agnúast út í það að samtök úti í bæ væru að leyfa sér að skipta sér af lagasetningu um lífeyriskjör þingmanna ráðherra og æðstu embættismanna hvað segir þetta fólk þegar kemur að því að ræða um skerðingu á kjörum öryrkja og aldraðra barnafólks fólks sem er skuldugt að afla húsnæðis bændur sem ekki geta lengur rekið býli sín geta ekki séð börnum sínum fyrir menntun starfsfólki á heilbrigðisstofnunum sem getur ekki rækt skyldur sínar lögum samkvæmt og samvisku sinni samkvæmt vegna fjárskorts og kemur til með að lenda í slíkum vandræðum fólk sem er að reyna að halda hér gangandi menntakerfi og menningarstarfsemi menningarstarfsemi við skulum ekki gleyma því að kannski er hún það sem skiptir kannski mjög miklu máli á komandi árum vegna þess að þetta snýst um líka í bland ekki bara um krónur og aura þetta snýst um andlegt ástand þjóðarinnar og kraftinn sem menningin nærir okkur með það er verið að þrengja að henni á undanförnum árum hefur það verið að færast í vöxt með skattbreytingum og kerfisbreytingum og einkavæðingu að fjármögnun á margvíslegri starfsemi listastarfsemi söfnum og svo framvegis hefur verið að færast í hendur auðmanna sem hafa verið að henda einhverjum molum og aurum í þessa starfsemi sem kemur til með að verða mjög aðþrengd á komandi mánuðum og missirum þetta er það sem er að gerast og þetta er mjög alvarlegt þess vegna segi ég við slíkar aðstæður eigum við að horfast í augu við mikinn halla við eigum að gera það en við eigum að horfast í augu við það að við getum hugsanlega bjargað því að halli framtíðarinnar verði ekki eins mikill og ella ef við höldum aftur af ráðamönnum þessarar þjóðar sem fara nú um heiminn með fulltrúa alþjóðagjaldeyrissjóðsins á bakinu með opinn sjálfblekung með opinn penna sjálfblekung að skrifa undir skuldir sem settar eru á okkar herðar þetta er hið alvarlega í málinu það er líka alvarlegt sem er að gerast núna í bankastofnununum við vitum ekki hvað er að gerast við erum að fá fréttir nánast eins og úr undirdjúpunum nú er alls kyns spilling að koma fram hvernig bændur á því að ekki kemur hér inn á borð þingmann frumvarp frá þingmönnum vinstri hreyfingarinnar græns framboðs með háttvirtum þingmanni álfheiði ingadóttur í broddi fylkingar um að frysta eignir auðmanna ég meina menn vilja fá þessar eignir í sínar hendur hvort sem þær eru hér á landi eða erlendis fá þær heim í stað þess að byrðarnar séu settar á almennt launafólk á íslandi ég tala nú ekki um á herðar öryrkja og aldraðra en ég er að horfa líka til barnanna okkar og ég er að horfa til velferðarsamfélagsins það er mér mikið áhyggjuefni hvað muni henda íslenskt velferðarsamfélag ef farið verður að mola innan úr því eins og mér sýnist stjórnvöld ætla að gera við skulum ekki gleyma því að fólk hættir ekki að verða veikt það verður áfram veikt það þarf áfram að leita til læknis það þarf áfram að fara á spítala það getur gerst ef það verður mismunun í þessu kerfi að tekjulítið fólk geti það ekki

utan og stendur að hluta til utan heilbrigðiskerfisins en almennt mun fólk leita til læknis og þá er spurningin þessi hvernig á að borga fyrir það á að borga fyrir það í gegnum skattfé af okkur öllum

er það þrjú hundruð milljónir fjögur hundruð milljónir sem á að taka inn með þessum hætti hjá sérfræðingum líka segir háttvirtur formaður efnahags og skattanefndar nokkuð hróðugur þetta finnst mér vera stórkostlega alvarlegt það er þannig í dag segir háttvirtur þingmaður og það er rétt að inni í kerfinu er allt of mikið um gjaldtöku það er líka allt of mikið um mótsagnir í málflutningi talsmanna ríkisstjórnarinnar vegna þess að annars vegar hafa þeir sagt að við eigum að stuðla að gjaldfrjálsu heilbrigðiskerfi það eigi að greiða fyrir læknisþjónustu með almennum sköttum þetta er það sem talsmenn stjórnarmeirihlutans hafa sagt aftur og ítrekað þar á meðal formaður heilbrigðisnefndar þingsins háttvirtur þingmaður ásta möller og fleiri hafa tekið undir þessi sjónarmið það hefur ekkert verið gert til að ganga í þessa átt og aflétta eða draga úr gjöldum þvert á móti voru hér fyrir réttu ári síðan stórhækkuð komugjöld inn á heilsugæslustöðvarnar og inni í heilbrigðiskerfinu almennt þetta er veruleikinn og það er þetta sem ég á við þegar ég vísa til mótsagna í málflutningi minni hluta efnahags og skattanefndar

þingsins öðrum ég ætla ekki að tíunda það sem þar kemur fram en vísa til þess að hér er að finna álitsgerð frá allsherjarnefnd sem atli gíslason háttvirtur þingmaður vinstri hreyfingarinnar græns framboðs á aðild að svo og sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd sem hann á einnig aðild að og með því áliti fylgja

og lögfræðingum bændasamtakanna þar sem rök eru leidd að því að samningar séu brotnir með þessu móti ef það er rétt að það hafi ekki einu sinni verið leitað eftir samkomulagi við bændasamtökin er það í sjálfu sér grafalvarlegur hlutur og dæmigert náttúrlega um þau vinnubrögð sem hér tíðkast hér er umsögn frá minni hluta heilbrigðisnefndar sem háttvirtir þingmenn álfheiður ingadóttir þuríður backman og eygló harðardóttir eiga

tryggingamálanefnd undir því áliti er meðal annars að finna nafn háttvirtur þingmaður atla gíslasonar þetta er meðal þeirra gagna sem fylgja þessu frumvarpi að lokum hæstvirtur forseti því að tími minn er að vera við þessar aðstæður í þjóðfélaginu þegar við erum að samþykkja hér við í gæslalöppum reyndar því að við munum nú ekki standa að þessu í stjórnarandstöðunni þar sem stjórnarmeirihlutinn er að samþykkja fjárlög sem hafa í för með sér verulega skerðingu á framlögum til velferðarþjónustunnar er mjög mikilvægt það er afar brýnt að um þetta fari fram opin umræða og að talsmenn stofnana hins opinbera stofnana innan almannaþjónustunnar tjái sig frítt gefi okkur skýr skilaboð hér í þinginu þeir mega ekki vera settir undir hæl framkvæmdarvaldsins þeir verða að geta tjáð sig og ég spyr þá sem eru hér í forsvari fyrir ríkisstjórnarmeirihlutann hafa þeir tryggt að svo verði eða hafa þeir gert hið gagnstæða getur það verið getur það verið að

sem eru í forsvari fyrir opinberar stofnanir til dæmis innan heilbrigðiskerfisins ég spyr ég er farinn að heyra þetta úr óþægilega mörgum áttum hvernig stendur á því að það heyrist ekki hærra og meira frá forsvarsmönnum innan almannaþjónustunnar en raun ber vitni getur